Aucune lutte contre le terrorisme ne sera victorieuse si nous ne luttons pas aussi contre ce qui l'engendre. Pour les écologistes, cette lutte contre la radicalisation ne passe pas par la stigmatisation de l'islam ou par l'adoption du PNR européen et sa collecte toujours plus étendue des données. Elle implique de comprendre les mécanismes et de prévenir le passage à la radicalité et à la violence des jeunes Européens de tous horizons, de toutes cultures, de toutes classes sociales. Elle implique de combattre les inégalités, les frustrations, qui fournissent un récit trop commode aux manipulateurs assassins de l'État islamique.